Hvala za besedo, gospod predsednik. Gospe poslanke , gospodje poslanci. Po deležu zavarovalnih premij v bruto domačem proizvodu zaseda Slovenija štirinajsto mesto med državami Evropske unije. Zato je slovenski trg zavarovalnih storitev nekje med srednje razvitimi evropskimi trgi. V konkretni vrednosti to pomeni okrog tri milijarde evrov pobranih premij v letu dva tisoč sedemnajst. Slovenija ima v strukturi teh prihodkov nizek delež življenjskih zavarovanj. Po po mnenju Agencije za zavarovalni nadzor, je razlog za to slabo poznavanje tovrstnih zavarovalnih produktov. Ne gre pa pri tem seveda spregledati tudi vpliva trženjskih strategij posameznih ponudnikov in njihovih kalkulacij med stroški in koristmi. Z vidika narodnega gospodarstva in z zornega kota finančnega sistema, je torej zavarovalništvo izjemno pomembna storitvena dejavnost z veliko ponudniki in kajpada s še z zelo veliko več povpraševalci, zato mora biti ustrezno regulirano. Zakon o zavarovalništvu je bil v celoti spremenjen leta dva tisoč petnajst. Najpomembnejša določila se nanašajo na pogoje za ustanovitev, poslovanje in nadzor zavarovalnic in pozavarovalnic s sedežem v Republiki Sloveniji. Ter na status, organizacijo in pravila delovanja Agencije za zavarovalni nadzor pri upravljanju pristojnosti in odgovornosti po tem in po drugih zakonih. Direktiva v zvezi z distribucijo zavarovalnih in pozavarovalnih produktov zakon dopolnjuje in ga v precejšni meri tudi izpopolnjuje. Zasleduje tri osnovne cilje: višjo raven zaščite imetnikov zavarovalnih polic, kakovostne in natančnejše informacije za potrošnike in jasnejša pravila poslovanja za prodajalce zavarovanj. Usmerjenost v zaščito kupčevih interesov se kaže v enem od najpomembnejših novih določil, ki zahteva od zavarovalnega posrednika, da bo moral pri svetovanju o zavarovalnem naložbenem produktu pridobiti tudi potrebne informacije v zvezi z znanjem in izkušnjami zavarovalca s področja naložb in v zvezi s finančnim položajem te osebe, zato da mu bo lahko priporočil zanj primerne zavarovalne naložbene produkte. Kako bo to izgledalo v praksi, to bomo šele videli. Oblikovanje in vzdrževanje ustrezne ravni storitev bo zahtevalo sprotno poklicno usposabljanje zavarovalnih zastopnikov in posrednikov. Pomembne pa so tudi rešitve zakona, ki določajo obveznosti zavarovalnega zastopnika, na podlagi katere bo moral zastopnik zavarovalcu pojasniti, zakaj je posamezen zavarovalni produkt najustreznejši glede na zahteve in potrebe zavarovalca oziroma potencialnega zavarovalca. Na podlagi tega bo imel zavarovalec vse potrebne informacije za odločitev glede sklenitve morebitnega zavarovanja. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu na normativni ravni povečuje raven varstva potrošnikov in povišuje standarde za izvajanje zavarovalnih storitev. V poslanski skupini Desus bomo zavoljo tega predlog zakona podprli . Pri tem pa nas dodatno v pravilnost naše odločitve prepričujeta tudi mnenji Agencije za zavarovalni nadzor in Slovenskega zavarovalnega združenja kot gospodarskega interesnega združenja slovenskega zavarovalništva, ki na seji matičnega delovnega telesa kot pomembna deležnika na tem področju nista imela pripomb k predlaganemu besedilu zakona. Hvala lepa.